Vážené dámy a pánové, jak všichni víme, hazard je tradičně přísně regulován ve většině států Evropské unie.

Je skutečností, že technický rozvoj spojený s provozováním her ve světě postupuje velmi rychle a příslušná právní úprava zatím není schopna dostatečně reagovat. Evropskému soudnímu dvoru jsou tak stále častěji adresovány otázky v souvislosti s případy týkajícími se on line hazardních her, což jasně vypovídá o tom, že výklad a uplatňování právní úpravy Společenství v oblasti hazardních her jsou nejasné. Na sázení na internetu se navíc pohlíží jako na šedou oblast práva. Myslím, že musíme respektovat, že každý stát má přidělování licencí na provozování sázkových her ve své vlastní kompetenci. Současně se asi v obecné rovině shodneme na tom, že tuzemská legislativa nemůže překračovat principy Unie o podnikání a poskytování služeb v rámci Evropské unie. To však ale paradoxně znamená, že např. český zákon nemusí českým firmám umožnit získat licenci na provozování on line sázkových her, ale Česká republika nemůže znemožnit zahraničním sázkovým kancelářím podnikat na svém území. S touto situací se nemůžeme spokojit.